Herr Präsident! Meine Fraktion, die EVP Fraktion, unterstützt die Änderung des Titels.

Dieses Verhalten, Herr Präsident, ist inakzeptabel, ist respektlos gegenüber dem Europäischen Parlament.

Wir als EVP Fraktion wollen, dass wir den Euro zusammenhalten. Wir wollen auch, dass Regeln eingehalten werden. Aber er hat sich sehr, sehr abfällig über die Staaten geäußert, die in den letzten Jahren Probleme hatten, die Hilfe bekommen haben in der Eurozone. Aus unserer Sicht ist aufgrund dieses respektlosen Umgangs vor allem mit den Programmstaaten ein weiteres Verbleiben von Dijsselbloem im Amt nicht akzeptabel. Aus unserer Sicht sollte er zurücktreten.